au loc adevărate masacre în orașele în care revolta populară împotriva regimului de la Damasc a luat forme radicale. Mor femei, copii, oameni nevinovați, peste șapte mii de victime înregistrate în ultimul an...

situație, așa cum s a spus aici, nu mai poate continua și sper că, astăzi, Adunarea Generală a ONU va condamna represaliile sângeroase din Siria, în ciuda faptului că Rusia și China au optat pentru veto în Consiliul de Securitate. Sunt de bun augur poziția Ligii Arabe și, începând de ieri, a Organizației pentru Cooperare Islamică, pentru a exercita presiuni asupra regimului Assad să accepte o soluție pașnică a acestui conflict.